Sie war geprägt von großer Sachlichkeit, auch wenn am Ende die eine oder andere Emotion unserer irischen Kollegen durchschien, was ich aber verstehen kann. Ich will in der gebotenen Kürze drei Punkte ansprechen. Erstens die Unabhängigkeit der EZB Ich glaube, es war richtig und wichtig, dass die Staats und Regierungschefs damals auch unter maßgeblicher Führung des Ehrenbürgers von Europa, Bundeskanzler Helmut Kohl, die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank durchgesetzt haben. Die Europäische Zentralbank ist Hüter des Euro.

Wenn Meinungen an Sie herangetragen werden, hören Sie sie sich an, aber letztendlich gilt Sie als Präsident und als Direktorium der EZB müssen diese Unabhängigkeit bewahren.

Vor allen Dingen sollten wir diese Erklärungen nicht immer in unserer zum Teil kritisierten Brüsseler Sprache vortragen, sondern so, dass sie auch wirklich beim Empfänger, bei den Menschen auf unserem Kontinent ankommen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt letzter Punkt Herr Trichet hat Basel III angesprochen. Auch das kann ich absolut unterstreichen. Wir wollen Basel III zügig umsetzen. Aber ich möchte Basel III nur dann zügig umsetzen, wenn wir es auf der G20 Ebene alle zusammen umsetzen.